Daarnaast uit het Europees Parlement de wens tot een meer zelfstandige vergaring van eigen financiële middelen voor de Europese Unie. Het principe dat lidstaten de Europese Unie financieren, ligt daarmee onder vuur.

Indien er een belasting komt voor banken, moet de opbrengst daarvan ten goede komen aan de aflossing van de hoge staatsschuld van de lidstaten. Zij hebben immers grote bedragen moeten uitgeven om banken te redden.